Treba si však uvedomiť, že hospodárska situácia tlačí na zamestnávateľov, aby šetrili ochranné prostriedky, šetrili na bezpečnostných školeniach, dokonca niektorí siahajú k tomu, že sa uchádzajú o čiernu prácu. Na druhej strane táto hospodárska situácia tlačí aj na nezamestnaných, na ľudí, ktorí chcú pracovať a sú ochotní riskovať viacej pre zamestnanie, pre získanie práce a sú ochotní, samozrejme, pracovať v niektorých prípadoch aj na čierno. Preto je potrebné, aby sme dokázali veľmi operatívne a pohotovo reagovať na spoločenské zmeny, ktoré v súčasnosti nastávajú, a doplňovať naše pracovné predpisy tak, aby reagovali na túto situáciu. Musíme zdôrazňovať, že za pracovnú bezpečnosť vždy musí v plnej miere byť zodpovedný zamestnávateľ. Ten musí svojich zamestnancov vyškoliť, ten ich musí zabezpečiť ochrannými prostriedkami a ten, samozrejme, v prípade nejakého zranenia alebo nejakej príhody, musí niesť aj dôsledky.